Señor Presidente, he intervenido esta mañana en el debate sobre el Estado de la Unión para señalar que la Unión Europea se encuentra en la peor crisis de toda su historia y esa crisis no es solamente financiera o económica, no, afecta también a la confianza entre los Estados miembros, porque uno de los aspectos de la crisis consiste en que el método comunitario ha sido desplazado por un método intergubernamental en el que algunos Gobiernos, como en la Granja de Orwell, son más iguales que otros. Por tanto, cunde la desconfianza entre los Estados miembros y entre las opiniones públicas de los Estados miembros. Por eso, es bueno que este Parlamento debata esta cuestión porque afecta al papel del Parlamento Europeo, que debe ocuparse de ciudadanía, de derechos fundamentales y de calidad de los estándares democráticos, pero debe asegurar que la Comisión vela por esos estándares con igualdad y sin dobles raseros. En cuanto a los hechos, parece claro que ha tenido lugar un referéndum que había sido incoado por una sólida mayoría parlamentaria. El Tribunal Constitucional ha validado la celebración del referéndum, y los resultados no han sido efectivos, a pesar de muy elocuentes, por el hecho de que no se alcanzó el quórum legalmente exigido. Pues bien, lo cierto es que una amplia mayoría de los ciudadanos rumanos han rechazado la continuidad en el cargo del Presidente Băsescu. A partir de ahí, el Gobierno rumano debe disponerse a dialogar con la Comisión, debe disponerse a cooperar con la Comisión en la aclaración de todos los datos que puedan ser relevantes para este debate. Pero es importante también que no exista la menor sospecha de doble rasero, ni cuando se habla de corrupción entre los Estados miembros, ni cuando se habla de admisión a la libre circulación de personas que supone el espacio Schengen, cuando se cuenta para ello con el apoyo y el respaldo de este Parlamento, tan reiteradamente expresado en favor de Rumanía y de Bulgaria, ni en ningún otro ámbito, tampoco en lo que se refiere a

Porque debe saberse que esos criterios de Copenhague no son criterios solo para acceder a la Unión Europea sino también para estar en ella en igualdad de condiciones con todos los demás, y merecer así el respeto continuado de todos los demás.